Milliarden, über 2,7 Milliarden wegen der fehlenden Zolleinnahmen und 0,4 Milliarden aus Umschichtungen für Flutopfer in einem Paket zu verabschieden.

Nr. 6 vorziehen und in einem Dringlichkeitsverfahren hier verabschieden.

kann. Ich muss Sie deshalb um Folgendes bitten Ich empfehle Ihnen einen Beschluss zu Beginn dieser Plenarwoche. Zunächst einmal habe ich Herrn Lamassoure, den Vorsitzenden des Haushaltsausschusses, gebeten, eine Dringlichkeitssitzung des Haushaltsausschusses für morgen einzuberufen. Auf dieser Dringlichkeitssitzung kann der Sachverhalt durch unseren zuständigen Ausschuss geprüft werden. Gleichzeitig kann es sein, dass der vom Rat gewünschte Nachtragshaushalt bis dahin auch hier eintrifft. Wir haben nämlich heute feststellen müssen, dass er bis jetzt vom Rat noch gar nicht angenommen worden ist. Ich gehe aber davon aus, dass das geschehen könnte. Ich bin nicht in den Untiefen des Rates zuhause, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie das noch schaffen, den anzunehmen. Wenn er denn hier eingetroffen ist, könnte der Haushaltsausschuss ihn prüfen. Und ich würde Ihnen vorschlagen, heute zu beschließen, dass in dem Fall, dass der Haushaltsausschuss morgen über einen Nachtragshaushalt verfügt und ihn billigt, wir dann am Donnerstagmorgen beschließen könnten, diesen Punkt auf die Tagesordnung des Plenums zu setzen. Das wäre meine Bitte, die ich an Sie habe. Ich wiederhole noch einmal Eine Sondersitzung des Haushaltsausschusses morgen Abend. In dieser Sondersitzung kann, für den Fall, dass der Entwurf des Rates bis dato hier ist, der Haushaltsausschuss darüber beraten, ihn gegebenenfalls annehmen, und an das Plenum überweisen. Dann könnte das Plenum entweder am Mittwoch oder besser wahrscheinlich am Donnerstag darüber abstimmen. Da wir jederzeit die Möglichkeit haben, die Tagesordnung bei Beginn der Beratungen zu ergänzen, würde ich Ihnen empfehlen, dann am Donnerstagmorgen diesen Punkt zur Abstimmung auf die Tagesordnung zu